Dopo lo scandalo vorrei essere smentito dalla Commissione sulla circostanza che applicare un fattore di conformità pari a 2.1 non indebolisca notevolmente lo standard di emissioni Euro 6 e non mini l'affidabilità ed efficacia proprio dei test di conformità, consentendo la produzione di veicoli che emettono più di due volte la quantità di ossido di ozono fissati da Euro 6. Se così fosse, sarebbe sintomo molto negativo della capacità dell'industria automobilistica di ritardare la definizione di un quadro normativo adeguato alle ambizioni di necessità planetaria per qualità della vita, salute e protezione del clima. Concordo quindi con la prioritaria attenzione che la relazione rivolge in tema di mobilità urbana sostenibile al risparmio dell'energia della protezione del clima, alla necessità di restituire spazi ed infrastrutture ai cittadini.